Monsieur le Président, je tiens d'abord à remercier la Commission européenne pour ce plan d'action ambitieux en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, qui intègre beaucoup de recommandations du groupe des Verts.

Et donc, il est temps effectivement que les directives soient en partie transformées en règlements, que tout l'arsenal législatif européen soit transposé dans nos États membres et que la Commission européenne mène les procédures d'infraction à l'égard des États qui ne respectent pas les règles, parce que la lutte contre le blanchiment d'argent est une priorité pour les citoyens.

Et donc la priorité est aussi à la transposition de la directive sur le gel et le recouvrement des avoirs afin que cet argent soit restitué prioritairement aux victimes des crimes et serve aussi aux investissements dans nos services publics.